Végighallgatva ezt a vitát, egy picit megdöbbentem, mert végül is a tárgy maga az az volt, hogy a Bizottság miként értékeli a kialakult magyar helyzetet, és a legtöbb felszólaló mégiscsak a menekültek ügyét vette elő. Valóban rengeteg, több százezer menekült szenvedett az elmúlt hónapokban a magyar kormány különböző intézkedései miatt, de én magyar képviselőként leginkább azért aggódom, hogy magyar emberek milliói szenvednek immár évek óta. És csak nagyon gyorsan három dolgot szeretnék mondani. El tudják Önök képzelni, hogy egy nemzetközi sajtócsoportot, forgatócsoportot kidobnak a Magyar Országgyűlésből, a miniszterelnök és a NATO főtitkár sajtótájékoztatóján, mert nem voltak kifejezetten oda hívva? Vagy az, hogy Magyarországon európai forrásokból származó szerződésekhez csak akkor lehet jutni, hogyha valaki a miniszterelnöknek valamilyen rokona, vagy legalábbis egy olyan konzorciumot alakít, amiben miniszterelnöki rokonnak lennie kell?